Wir wollen klare und praktikable Regelungen zum Nichtraucherschutz in ganz Europa.

In vielen Mitgliedstaaten gibt es bereits umfassende Gesetze zum Schutz von Nichtrauchern, und in anderen steht die Einführung solcher Gesetze bevor. Wieso meinen einige Kolleginnen und Kollegen jetzt Egal, das können wir in Brüssel viel besser als in den Mitgliedstaaten vor Ort egal, dass die Europäische Union keine Kompetenz in der Gesundheitspolitik hat oder ob wir es über den Umweg des Arbeitsschutzes machen müssen? Meiner Meinung nach sollen die Mitgliedstaaten entscheiden, welche Regelungen sie zum Schutz der Nichtraucher erlassen. Das ist doch sinnvoll, denn sie sind näher an den Problemen dran, an den Fragen vor Ort, und mir leuchtet nicht ein, warum der Nichtraucherschutz in Lappland und in Andalusien in jedem Detail einheitlich von Brüssel aus vorgeschrieben werden muss.

Mir ist vor allem der Schutz von Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Wir brauchen gerade in diesem Bereich einen umfassenden Schutz.